Vreau să mă refer la importanța standardelor europene, care simplifică procesul de achiziții, indiferent dacă sunt realizate în mod tradițional sau prin mijloace electronice și garantează respectarea regulilor privind siguranța produselor. Am solicitat Comisiei și tuturor părților interesate să asigure sustenabilitatea financiară a sistemului european de standardizare, inclusiv prin parteneriate public private și prin planificări financiare multianuale, lucru esențial pentru asigurarea eficacității și eficienței acestui sistem.